Az összes EU hoz csatlakozni kívánó ország számára kötelező a koppenhágai kritériumok tiszteletben tartása, így a kisebbségek jogainak biztosítása is. A nyugat balkáni országok integrációs erőfeszítéseinek vizsgálata során különös figyelmet kell fordítani erre, hiszen mindannyian ismerjük a térség etnikai viszonyait és a nem is olyan távoli múltat. Kizárólag az interetnikus kapcsolatok megnyugtató, tartós és minden nemzeti közösség számára kielégítő rendezését követően kellene bekövetkezzen a térség európai integrációja. Azért mondom ezt sajnálattal, mivel a térség lakossága számára a minél hamarabbi csatlakozás lenne üdvös, továbbá a csatlakozás után is meglennének az eszközei a vitás kérdések rendezésére. De a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az EU tagországokban élő nemzeti kisebbségek problémáival nem foglalkoznak közös intézményei, a koppenhágai kritériumok sajnos csak a taggá válásig kötelezőek.